Monsieur le Président, en Italie, après le discours, voilà les actes! Dimanche, le ministre de l'intérieur et vice Premier ministre italien, notre ex collègue Matteo Salvini, a pris une première mesure forte. Souverainement, au nom de son pays, il a décidé d'interdire l'accès aux ports italiens à un navire en provenance de Libye et gagné son bras de fer avec les autorités maltaises. Affrété par une ONG soi disant humanitaire, ce navire transportait plus de 600 migrants clandestins. Les mafias de passeurs qui prospèrent sur le trafic d'êtres humains, encouragés par les discours irresponsables de certains dirigeants européens, Mme Merkel en tête, avaient promis à ces migrants un Eldorado européen qui n'existe pas, qui n'existe plus! La seule solution face au défi migratoire, la seule solution véritablement humaine, juste et responsable, c'est la fermeté qui consiste à refuser cette espèce de chantage permanent aux droits de l'homme! Trop, c'est trop! Nous ne pouvons plus accueillir de migrants. Basta No way Matteo Salvini applique ainsi la même méthode que l'Australie qui a permis d'assécher totalement les flux d'immigration clandestine à destination de ce pays. Mais alors qu'attendez vous? Qu'attendez vous donc pour entendre enfin nos peuples qui vous demandent de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces flux migratoires totalement anarchiques? Il est urgent de protéger nos frontières nationales et de mettre en œuvre une véritable coopération européenne pour défendre efficacement les frontières extérieures en s'inspirant de l'action de la Hongrie hier et de l'Italie aujourd'hui. Les moyens, qu'ils soient législatifs, technologiques, financiers ou humains, nous les avons! Ce qu'il nous manque, ce qu'il vous manque, c'est une réelle volonté politique.